Voorzitter, de coronacrisis wordt aangegrepen om een nieuwe Europese belasting in te voeren.

Het begint al met een Europese plasticafvalbelasting en daarna komen heel veel andere vormen van belastingen die in de koker zitten een Europese digitale belasting, een Europese financiële transactiebelasting, een Europese CO2 grensheffing en ga zo maar door.

Er is natuurlijk wel de goedkeuring nodig van de verschillende lidstaten en ook van de mijne de goedkeuring van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer. Ik ben erg benieuwd naar de positie van het CDA en de VVD, want in Nederland zeggen ze dat ze tegenstander zijn van de Europese schuldengemeenschap, maar in Brussel werken ze daar vrolijk aan mee. Dus ik vraag ze, waar staan zij eigenlijk?